hæstvirtur forseti ég segi já enda er hér um stórt hagsmunamál fyrir almenning að ræða

við í minnihlutanum sættum okkur ekki við

hunsi eðlilega beiðni okkar um að ræða jafnstórt mál og verðtrygginguna í sérstakri umræðu við höfum þurft að sæta því að hann algjörlega hunsi vilja okkar mánuð eftir mánuð og nú ár eftir ár herra forseti þetta er óþolandi og ég vara þá þingmenn við almenna hér í þingsal sem neita þessari dagskrártillögu að þau eru að taka þátt í því að veikja eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu